Señora Presidenta, señor Vicepresidente, en el discurso sobre el estado de la Unión y en otras intervenciones, el señor Barroso nos ha señalado que la crisis del empleo es un elemento fundamental para resolver la crisis económica más amplia también nos ha dicho que la agenda de reformas solo funcionará si es justa y equitativa, porque la desigualdad es insostenible y, finalmente, nos ha señalado que la competitividad global de Europa depende de su modelo social. Yo creo que son diagnósticos acertados, son propósitos correctos, pero no son más que bellas palabras, porque entre las palabras del señor Barroso y el programa de gobierno de la Comisión hay un abismo prácticamente infranqueable. Pasemos a examinar qué ha sucedido con el programa de 2012. Más de la mitad del programa de la Comisión no se ha cumplido. No se ha cumplido en elementos como la renovación de la estrategia de seguridad y de salud, derechos de los trabajadores, derecho a la integridad física y libertad de movimiento de trabajadores. Todo esto afecta a los ciudadanos europeos, como también la Directiva sobre el tabaco, que esperemos llegue rápidamente a este Parlamento. Por tanto, la Comisión suspende el examen de 2012 y, sin embargo, decepciona respecto de